Der Opferschutz muss im Mittelpunkt stehen, ob es sich nun um sexuelle Übergriffe, Stalking oder Gewalt gegen Minderjährige handelt. Eine Rechtsharmonisierung würde allerdings der Subsidiarität widersprechen und ist angesichts der unterschiedlichen Rechtssysteme in diesem sensiblen Bereich abzulehnen. Es müssen daher Schutzmaßnahmen nach dem jeweiligen nationalen Recht erlassen werden, um Opfer grenzüberschreitend zu schützen.

Häusliche Gewalt kann weder kulturell noch religiös gerechtfertigt werden, und dieses Prinzip sollte sich auch europaweit durchsetzen.